Ez az új szabályozás, ez az új törvény súlyosan sérti és korlátozza az Ukrajnában élő magyar kisebbségnek a jogait. Azon túl, hogy korlátozza ezeket a jogokat, úgy gondolom, hogy szembemegy az uniós normákkal. Sajnálatos dolognak tartom, hogy az Európai Unió felé igyekvő Ukrajna első döntései egyike volt a kisebbségi jogoknak a korlátozása. Azt gondolom, hogy beavatkozásra van szükség, arra kérem a Bizottság elnökét, hogy aggodalmamat továbbítsa az ukrán parlamentnek, törvényhozásnak, és az ukrán kormánynak, hogy szabjon, határozzon meg olyan nyelvtörvényt, ami az uniós normákkal megegyező. S úgy gondolom, hogy megfogadva ezt az aggodalmat, ezt a kérést, sikerül egy jobb és megfelelő nyelvtörvényt létrehozni.